Ja nie som ani z Rumunska, ani z Bulharska, ale chcem sa opýtať pána poslanca, keďže som nemala príležitosť sa opýtať predchádzajúceho pána poslanca van Dalena, napriek tomu, že nereprezentujem tieto dve krajiny kde si osobujete právo posudzovať členské štáty Európskej únie, ktoré splnili všetky potrebné podmienky na to, aby sa stali súčasťou schengenského priestoru, vyjadrovať sa na ich adresu v pléne Európskeho parlamentu takým spôsobom, akým sa vyjadrujete? Sú vaše krajiny lepšie v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú v Schengene?